Ich möchte nur zwei Punkte nochmal kurz hervorheben Viel ist über Klimaschutz gesprochen worden, das kann ich alles unterstreichen. Aber wir gehen ja in diesem Programm sehr gezielt auch in das Thema CO2 freie Industrieproduktion.

Chinesen und Inder werden uns nicht folgen, wenn wir zwar keine Emissionen mehr haben, aber auch keine Industrieproduktion mehr. Deswegen arbeite ich mit Christian Ehler und anderen schon seit einiger Zeit daran, wie wir zum Beispiel in Europa das erste CO2 freie Stahlwerk bauen können. Und dieses Programm hilft auch dabei ganz konkret. Der zweite Punkt ist das Thema Krebs ein sehr persönliches Thema für jeden von uns, auch für Manfred Weber, unseren Spitzenkandidaten, der in Helsinki bei seiner Nominierung davon gesprochen hat, dass sein Bruder an Krebs gestorben ist. Manfred, Christian Ehler und ich haben uns schon lange über die Frage unterhalten, wie wir anderen Familien dieses Schicksal ersparen können. Da tun wir ganz konkrete Schritte, indem wir eine mission zum Thema Krebs nach vorne stellen und indem wir auch in diesem Programm das Thema Krebs bei Kindern noch deutlicher adressieren. Denn Kinder erkranken Gott sei Dank seltener an Krebs, aber wenn es dann passiert, ist es besonders schlimm. Und nur europäische Zusammenarbeit kann helfen, dass wir dieses Problem angehen.